Je tiens à dire par cette brève motion d'ordre à la fois mon admiration pour ce grand musicien qu'a été Beethoven et d'autre part, ma réprobation de ce que nous soit régulièrement imposé un hymne européen qui a disparu dans